Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io credo che sia necessario fare molta attenzione quando prendiamo decisioni importanti che potrebbero avere gravi ripercussioni sul settore della pesca. Le raccomandazioni dell'ICCAT, alcune tra l'altro davvero datate, seppur con l'obiettivo generale di regolare l'attività e di rendere sostenibile la pesca, rischiano di imporre nuovi e sempre più pesanti obblighi ai nostri pescatori, che già da anni vivono una profonda crisi. Prima di accogliere nuove norme, dovremmo essere in grado perciò di assicurare alcune tutele. Prima di tutto, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca, gli Stati membri dovrebbero distribuire equamente le quote nazionali tra i vari segmenti di flotta. In più, sarebbe necessario predisporre incentivi per i pescatori, che già fanno sforzi enormi e impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca con un ridotto impatto ambientale. Terzo e non ultimo, le raccomandazioni dell'ICCAT dovrebbero essere osservate anche dai paesi extraeuropei. Per questo, nel ringraziare i relatori per il loro lavoro, ritengo di dover tutelare, prima di tutto, l'interesse dei nostri pescatori.